Madame la Présidente, tout d'abord, j'aimerais adresser mes pensées aux victimes de l'attentat de Halle, assassinées par un militant d'extrême droite et ma compassion la plus totale à leurs proches. En France, ces derniers temps, nous assistons à la multiplication des discours violents de la part d'une extrême droite animée par la haine. Il y a quelques jours encore, un élu du Rassemblement national, Julien Odoul, a violemment pris à partie une mère de confession musulmane qui accompagnait son fils en sortie scolaire, simplement parce qu'elle portait un voile. La banalisation de ces propos et de ces actes haineux est aussi entretenue par la programmation sur une chaîne télévisée, à une heure de grande écoute, d'un polémiste qui s'appelle Éric Zemmour, et qui pourtant a été condamné pour provocation à la haine raciale. Alors, depuis ma place ici, tout à gauche de cet hémicycle, je les vois particulièrement bien ceux qui sont tout à droite, à l'extrême droite de cet hémicycle.

Ils sont nombreux, c'est sûr, mais pour autant, il ne faut pas banaliser leur présence.

Mes chers collègues, résistons à leur volonté de haine avec notre volonté de vivre ensemble, avec notre bienveillance, avec notre diversité. C'est le seul moyen de faire en sorte que des attaques comme celle de Halle ne se reproduisent pas.